Panie Przewodniczący! Rywalizacja handlu w ujęciu światowym przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom, choć w różnym zakresie. Najbardziej wrażliwy jest tu rynek rolny, gdzie koszty produkcji są wyjątkowo zróżnicowane w zależności od miejsca wytwarzania, a szczególnie od przestrzegania wymogów jakościowych i standardów w procesie produkcji. W Unii Europejskiej poprzeczkę w tym zakresie mamy ustawioną bardzo wysoko, co czyni naszą produkcję mniej konkurencyjną. Jest to nasz świadomy wybór w trosce o bezpieczeństwo naszych konsumentów.

Dotychczas Unia Europejska poczyniła zbyt dużo ustępstw, głównie w handlu towarami rolnymi, kosztem naszych rolników, ale nie może się...